virðulegur forseti ég er algjörlega sammála háttvirtum þingmanni og sérstaklega varðandi reglurnar þær eru svipaðar á mínu heimili þó hef ég ekki sett þessa með að loka klósettinu enn það hefur ekki komið til þess en þetta er alveg rétt frelsinu verður alltaf að fylgja ábyrgð já ég held ég taki undir með þingmanninum að þarna hafi verið einbeittur brotavilji á ferð þó vil ég segja það með öllum þeim fyrirvara að menn eru saklausir þangað til sekt er sönnuð en eins og þetta snýr og eins og þetta kemur fram er eitthvað mjög óeðlilegt þarna á ferð ég er algjörlega reiðubúin og hef talað fyrir því þó svo við séum ekki sammála í viðskiptanefndinni alltaf um leiðir held ég að við séum öll sammála um það að við viljum einmitt koma í veg fyrir að þetta gerist aftur þess vegna held ég að við þurfum að nota þann fróðleik sem við erum að fá úr þessari skýrslu

þýðir það breytir það einhverju var það orsök að einhverju að það voru fimm ár en ekki sjö ár svo ég haldi mig við þetta dæmi en við þurfum klárlega að draga allan þann lærdóm nákvæmlega til þess að fyrirbyggja að þetta gerist aftur það ber okkur hreinlega skylda til sem alþingismenn skylda til sem fulltrúar hérna á þinginu þess vegna það var talað um hérna áðan háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir að við létum það yfir okkur ganga að vinna eftir gömlum aðferðum er það það sem er verið að gera í icesave málinu til dæmis ég hef staðið hér og talað mig bláa í framan og kallað eftir gögnum það er mikil gagnrýni í rannsóknarskýrslunni yfir því að það hafi ekki verið haldnar fundargerðir eða skortur á upplýsingum ég hef kallað hérna eftir gögnum og mér er sagt ja það þýddi ekkert að halda fundargerðir þetta fólk sem er núna við stjórnvölinn það getur breytt vinnubrögðunum það er ekki nóg að tala um það og segja svo þegar ábyrgðin er kallað eftir ábyrgð það tíðkast ekki